Spoštovana podpredsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini, s katero skupina poslancev predlaga znižanje stopenj vseh dohodninskih razredih za dve odstotni točki, zvišanje splošne dohodninske olajšave na tri tisoč petsto evrov ter zvišanje mej dohodninskih razredov za dva tisoč evrov. Vlada Republike Slovenije predloga ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo zaradi pomembnega zmanjšanja javnofinančnih prihodkov, brez predlogov za nadomestitev izpada z ukrepi na prihodkovni ali dohodkovni strani proračuna. Zavedamo se pomena ugodnega poslovnega okolja in vpliva v davčnih obremenitev na konkurenčnost gospodarstva. Vendar je oblikovanje ukrepov na tem področju treba zasledovati tudi ohranjanja vzdržnosti in stabilnosti javnih financ, to pa zahteva pripravo ukrepov, ki bodo temeljili na prestrukturiranju javnih dajatev ob upoštevanju posebnih in potrebnih strukturnih reform in drugih ključnih prioritet. Predlog navedenega zakona namreč pomeni izpad prihodkov v državnem proračunu za približno tristo šestindvajset milijonov evrov. To pomeni zvišanje dohodninskih stopenj in zvišanje mej dohodninskih razredov. Ta izpad je v višini dvesto sedemindevetdeset milijonov evrov. Predlagano povišanje splošne olajšave pa izpad v znesku šestintridesetih milijonov evrov. Predlagana rešitev, ki torej temelji na znižanju davkov na delo, tudi neposredno ne predstavlja razbremenitve gospodarstva, saj gre za rešitev, s katero bi zvišali le razpoložljiv dohodek posameznika. Ta rešitev bi lahko imela le manjši učinek na povečanje zasebne potrošnje in s tem nekoliko višji priliv iz davka na dodano vrednost. To pa ne bi moglo nadomestiti nižjih prilivov iz naslova dohodnine, kot navajajo predlagatelji. Po oceni se lahko pričakuje višje prilive iz naslova davka na dodano vrednost in to ocenjujemo na približno dvajset milijonov evrov. V Sloveniji največji delež v obremenitvi dela predstavljajo prispevki za socialno varnost, kar kaže na to, da bi bilo treba vzeti v obzir tudi sisteme obveznih socialnih zavarovanj. Podatki sicer kažejo, da je Slovenija po obremenitvi z davki in prispevki pod povprečjem Evropske unije, ki znaša osemintrideset cela devet BDP-ja za leto dva šestnajst, za Slovenijo pa šestintrideset cela šest. Vendar pa je ekonomska struktura davkov dokaj neugodna, saj odstopa od povprečja evropskih držav zaradi nadpovprečne obremenitve dela in potrošnje ter podpovprečne obremenitve kapitala in premoženja. Predlagatelji navajajo, da je zaradi visoke obremenitve dela z davki in prispevki slovensko gospodarstvo manj konkurenčno in produktivno, ker ne more nameniti dovolj denarja za raziskave in razvoj, ki so temelj gospodarske rasti in blaginje vsake države. Glede tega Vlada Republike Slovenije poudarja, da obremenitev dela z davki in prispevki ni edini, predvsem pa ni najpomembnejši dejavnik konkurenčnosti in produktivnosti. Nadalje opozarjamo tudi na številne ukrepe na področju obdavčitve, ki so bili sprejeti prav z namenom konkurenčnosti gospodarstva in povečanja gospodarske rasti po letu dva tisoč šest. Pri davku od dohodka pravnih oseb so bile spremembe davčnih stopenj, uvajale in povečevale so se davčne olajšave, se, še posebej olajšava za raziskave in razvoj in ukinitev davka na izplačane plače z letom dva tisoč devet. Slovenska obremenitev z davkom na dohodek pravnih oseb je znatno pod povprečjem držav članic Evropske unije. Še posebej nizko obremenitev lahko dosegajo prav gospodarski subjekti, z investicijami, in predvsem tisti, ki investirajo v raziskave in razvoj. Spoštovani, kot navedeno, vlada zakona ne podpira in predlagam, da se predloga zakona ne podpre. Davčna obremenitev dela predstavlja eno izmed pomembnih prioritet vlade, vendar le na temelju prestrukturiranja davčnih bremen oziroma vzdrževanju vzdržnih in stabilnih financ ter širšem družbenem in političnem konsenzu. Pri tem je, pri tem nam bo v vodilo tudi upoštevanje na, načela enakomerne in pravične porazdelitve javnofinančnih bremen. Hvala lepa.